lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald með síðari breytingum lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum og lögum númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald af áfengi og tóbaki með síðari breytingum eins og rakið er í greinargerð með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á þessum lögum í samræmi við tillögur ríkisstjórnarinnar frá níunda október tvö þúsund og sex um aðgerðir til að lækka matvælaverð og fleiri með frumvarpi þessu eru tillögurnar útfærðar að því er varðar vörugjald og virðisaukaskatt auk þess sem lagðar eru til örfáar breytingar til viðbótar í fyrsta lagi er lagt til að vörugjöld verði felld niður af innlendum og innfluttum matvælum öðrum en sykri og sætindum með sykri og sætindum er fyrst og fremst átt við vörur sem er að finna í sautjánda kafla tollskrárinnar sem ber heitið sykur og sætindi einnig er gert ráð fyrir að vörugjöld muni hvíla áfram á ýmiss konar súkkulaði sem er að finna í átjánda kafla tollskrárinnar og sírópi í tuttugasta og fyrsta kafla lagt er hins vegar er lagt til að vörugjöld verði felld niður af öllum öðrum matvælum í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum um virðisaukaskatt meginbreytingin felst í því að gert er ráð fyrir að lægra skattþrepið í virðisaukaskatti fari úr fjórtán prósent niður í sjö prósent og að öll matvara og önnur vara til manneldis verði í lægra skattþrepi eins og staðan er í dag er eingöngu ávkðeinn hluti matvörur sem ber fjórtán prósent virðisaukaskatt en önnur matvara ber tuttugu og fjögur komma fimm prósenta virðisaukaskatt verði frumvarp þetta að lögum mun öll vara til manneldis bera sjö prósenta virðisaukaskatt breyting þessi hefur þannig í för með sér að virðisaukaskattur af annarri þjónustu og vörum í fjórtán prósent þrepi svo sem bókum tímaritum blöðum húshitun afnotagjöldum útvarpsstöðva og hótelgistingu verður lækkaður í sjö prósent lagt er og til að virðisaukaskattur af veitingaþjónustu verði lækkaður úr tuttugu og fjögur og hálft prósent niður í sjö prósent fyrir utan augljósan ávinning fyrir almenning af því að virðisaukaskatturinn sé lækkaður mun þetta einnig verða til mikils hagræðis fyrir aðila í veitingarekstri endurgreiðslukerfi á virðisaukaskatti hefur verið við lýði fyrir þá sem selja tilreiddan mat sem hefur skapað talsverða vinnu og umsýslu fyrir þá með þessari breytingu verður þetta kerfi óþarft og hefur hún þá mikla einföldun í för með sér þá er lagt til að virðisaukaskattur af geisladiskum hljómplötum og segulböndum með tónlist verði sjö prósent en það er gert til að jafna samkeppnisstöðu tónlistarmanna við bókaútgefendur með frumvarpinu eru einnig lagðar til tvær aðrar breytingar á lögum um virðisaukaskatt lagt er til að heimild samkvæmt fimmtu grein a til samskráningar á virðisaukaskattsskrá nái einnig til sparisjóða og dótturfélaga þeirra hlutafélög og einkahlutafélög hafa heimild samkvæmt ákvæðinu til samskráningar bent hefur verið á að sparisjóðir geti haft hagsmuni af því að njóta samskráningar eins og hlutafélög og einkahlutafélög ekki verður séð að nein rök standi gegn því að sparisjóðir njóti sama réttar til samskráningar og er því lögð til þessi breyting að lokum er lagt til að heimild í lögum um virðisaukaskatt um endurgreiðslu tveir þriðju hluta virðisaukaskatts af nýjum hópferðabifreiðum verði framlengd til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og átta er þetta gert í samræmi við tillögu starfshóps sem samgönguráðherra skipaði til þess að fjalla um rekstraraðstæður þeirra sem reka hópferðabifreiðar með hliðsjón af hlutverki þeirra í almenningssamgöngukerfinu samræmis vegna og til einföldunar í framkvæmd er í frumvarpinu gert ráð fyrir að lækkun á virðisaukaskatti af matvöru nái einnig til áfengis en samkvæmt núgildandi lögum er áfengi í efra þrepi virðisaukaskatts aðgerðir ríkisstjórnarinnar um lækkun matvælaverðs miðuðu hins vegar ekki að því að lækka verð á áfengi af þeim sökum er með frumvarpi þessu lagt til að áfengisgjald verði hækkað til mótvægis við þá verðlækkun sem verður vegna lækkunar virðisaukaskatts af áfengi eða sem nemur fimmtíu og átta prósent ekki er gert ráð fyrir að þessi breyting leiði til breytingar á tekjum ríkissjóðs af áfengi frá því að frumvarpið kom fram í þingsölum hefur orðið talsverð umræða um það hvaða áhrif frumvarpið hafi á verð á áfengi hefur komið fram

vegna þess munar sem er á því að leggja krónutölugjald á lítra af vínanda

hugsanlegt er líka að þetta hafi í för með sér talsverðar breytingar á innheimtu tekna ríkissjóða af annars vegar áfengi sem selt er á veitingahúsum og hins vegar áfengi sem selt er

og greinilegt að þær hafa valdið talsverðri ólgu og gætu þar af leiðandi orðið mjög umdeildar og tímafrekt að fara yfir þær og sannreyna hvað er rétt í þeim útreikningum sem lagðir hafa verið fram útreikningum sem sjálfsagt sumir hverjir byggja á mjög mismunandi og misvísandi

hefur alltaf legið fyrir að þessi breyting ætti ekki að hafa áhrif á tekjur ríkissjóðs og þar af leiðandi hefur þessi breyting engar breytingar í för með sér á forsendum fjárlaga og að nú er nokkuð skammur tími til þess að ljúka þingstörfum

að fresta því að taka afstöðu til þessara greina ég vildi því með fullri virðingu fyrir háttvirta efnahags og viðskiptanefnd leggja til að þær greinar sem fjalla annars vegar um það að lækka virðisaukaskattinn á áfengi og hins vegar að hækka áfengisgjaldið að nefndin frestaði því að taka afstöðu til þeirra þannig að tími gæfist til þess að fara betur yfir þessi mál með hagsmunaaðilum og þeim sem hafa komið fram með athugasemdir og kanna hvort þær eigi við rök að styðjast og síðan ef svo er að leita þá annarra hugsanlegra leiða til þess að ná því markmiði að lækka virðisaukaskattinn á áfengi án þess að ríkissjóður tapi tekjum ef mögulegt er hins vegar tel ég nauðsynlegt að aðrar þessar greinar sem ég hef farið yfir og lúta þá að því að lækka virðisaukaskattinn á matvælum og öðru nái fram að ganga hér á þinginu fyrir jólahlé vegna þess að þær hafa í för með sér afleiðingar fyrir fjárlögin og tekjugrundvöll fjárlaga verði þetta frumvarp óbreytt að lögum er áætlað að á árinu tvö þúsund og sjö lækki tekjur ríkissjóðs af vörugjöldum um fjögur hundruð sextíu og fimm milljónir króna og tekjur af virðisaukaskatti um tólf milljarða króna heildarlækkun tekna ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og sjö er þannig áætluð átta þúsund sjö hundruð sextíu og fimm milljarðar króna og á heilsársgrundvelli nemur tekjulækkunin rúmlega tíu fimm milljarði inn í þessar tölur verður þá líka að hafa í huga að samkvæmt frumvarpinu mundu tekjur af áfengisgjaldi hækka um þrjú komma sjö milljarða króna

standast á hafa tölurnar um áfengisgjaldið ekki áhrif á niðurstöðutöluna sem ég fór með hér rétt á undan hvaða áhrif

forsendur en gera má ráð fyrir því að áhrif á matvörur aðrar en kjöt og mjólkurvörur verði væntanlega á bilinu tíu til tólf prósent þegar hins vegar áhrif af því að mjólkurvörur hækka ekki að um raunverulega verðstöðvun verður að ræða hvað mjólkurvörum varðar á næsta ári og þá mun verð á mjólkurvörum standa í stað í tvö ár og síðan það að tollar á kjötvörum munu lækka í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar má gera ráð fyrir því að

er tekið með má gera ráð fyrir því að áhrifin verði á bilinu fjórtán til sextán prósent eins og talað var um í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hér er alls staðar miðað við matvælaverðsvísitöluna bein áhrif hins vegar á reikninginn til dæmis í veitingahúsunum gætu því orðið á bilinu tólf til þrettán prósent án áfengis þegar síðan áhrif á verð þeirrar vöru sem er í lægra þrepinu en ekki telst til matvöru eru tekin með má gera ráð fyrir því að áhrifin á neysluverðsvísitöluna verði á bilinu tvö komma sex til tvö komma sjö prósent þetta eru að sjálfsögðu umtalsverðar breytingar sem hér um ræðir og hljótast munu beint af þessu frumvarpi sem hér er það mun síðan auðvitað spila inn í annað það sem er að gerast í efnahagsumhverfinu og hafa vonandi mjög jákvæð áhrif á það sem þar er að gerast og bæta mjög hag heimilanna ég legg því til frú forseti að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu